Donc, officiellement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, ces chiffres masquent une réalité bien différente.

Grands moyens, petits effets.

en 2014. Enfin, je dois rappeler que cette progression est aussi la conséquence d'un nouveau mode de calcul du PIB imposé au niveau de l'Union, dont le Front national est le seul à parler. En effet, les activités criminelles telles que la prostitution ou les trafics de drogue ainsi que la contrebande ont été progressivement intégrées dans une nouvelle méthode de calcul du PIB, entraînant une hausse artificielle de la croissance économique. Hélas, les ménages ne ressentent pas la reprise qu'on nous vante, ni dans l'emploi, ni dans les carnets de commande des PME. L'illusion comptable et le plan de communication des gouvernements et de Bruxelles ne sauraient cacher la réalité. Il n'y a pas de véritable reprise et nous sommes toujours dans une récession structurelle.